Está de acuerdo con la Comisión, en el sentido de que, cuando haya datos que nos indiquen que está habiendo una alteración del carácter neutral de la red, entonces sería el momento de plantearse algún tipo de acción legislativa, pero que, mientras tanto, hay que esperar a ver lo que dice el informe del organismo de reguladores europeos en comunicaciones electrónicas. Yo quiero añadir algo más hay tres condiciones sine que non que, a mi modo de ver, son fundamentales para garantizar la neutralidad de la red. En primer lugar, que haya un mercado realmente competitivo de operadores de telecomunicaciones y de servicios.

Si no es así, el mercado será, ciertamente, desde un punto de vista competitivo, muy débil. Y, en tercer lugar, la transparencia. Pero la transparencia significa que los usuarios deben estar realmente informados de todos cuantos criterios utilicen los gestores de la red para que puedan realmente